Panie Przewodniczący! Jest swoistą siłą Unii Europejskiej fakt, że nie jesteśmy egoistami, że patrzymy dalej niż czubek naszego europejskiego nosa, że patrzymy na to, co dzieje się poza Europą, co dzieje się w dalekiej egzotycznej Azji. Ten konflikt, jak słusznie podkreślano, ma w gruncie rzeczy przeszło jeden wiek historii. Ale dobrze, że Unia Europejska, że Parlament Europejski, który jest tak naprawdę sercem Unii, w tej sprawie zabiera głos. To dobrze, ponieważ my powinniśmy być wszędzie tam, gdzie toczy się debata o prawach człowieka, gdzie toczy się debata o tym, co jest najważniejsze, i z całą pewnością ten konflikt pokazuje, że ludzie umierali, a dzisiaj biją się, choć już nie z takim śmiertelnym skutkiem w sprawach, które być można by załagodzić w sposób bardzo pokojowy.